Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, io penso che la strategia delle macroregioni sia importante e sia stata una scelta giusta che l'Unione ha fatto, però dobbiamo intenderci. Le Alpi sono una straordinaria ricchezza di questa parte del mondo, lo sono da tanti punti di vista per quello che rappresentano nella nostra storia, per le occasioni che ci danno ancora di miglioramento della qualità della vita. Se però l'idea della macroregione alpina viene trasformata in una somma di strumenti che servono alle economie che stanno a valle e a monte delle Alpi, ne cambia la natura e le Alpi diventerebbero una sorta di fastidio. Il problema non può essere considerato semplicemente la rapidità dell'attraversamento di queste barriere naturali, per dare vantaggi alle economie che sono nel Mediterraneo oppure quelle che sono nel nord dell'Europa. Ci sono problemi specifici che riguardano le condizioni oggi esistenti nelle Alpi e per le persone che abitano nelle Alpi. Questi problemi devono essere considerati assolutamente prioritari su tutto il resto.